Señor Presidente, yo quisiera también, como otros colegas, felicitar al señor Füle por su investidura, y desear que la excelente impresión que causó en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores se confirme a lo largo de su mandato en un tan sensible como es el de la ampliación. Quisiera decir a continuación algunas palabras sobre Turquía, no sin antes felicitar a la ponente, señora Oomen Ruijten, por el excelente resultado obtenido en la Comisión de Asuntos Exteriores. Su informe, que se sitúa en la perspectiva de los años 2008 y 2009, sin exaltar luces ni ocultar sombras, pone de relieve los esfuerzos que está haciendo Turquía para tratar de satisfacer las condiciones y los criterios de Copenhague.

2011 un país que hierve con los casos Mazo y Cepo la anulación, de alguna manera, del Protocolo Emasya, que daba grandes poderes a los militares y, sobre todo, la sentencia por la que se anulan las actividades del Partido de la Sociedad Democrática.

Turquía tiene que satisfacer las condiciones y las exigencias de los criterios de Copenhague y, evidentemente, tiene que cumplir el Protocolo de Ankara. Pero es evidente, señor Comisario, que, en este contexto y en estas circunstancias, cualquier señal equivocada puede tener consecuencias muy serias para la seguridad de la Unión Europea, especialmente cuando el partido gobernante no dispone de las tres quintas partes necesarias en la Cámara para modificar la Constitución, y puede, señor Comisario, generar, realmente, perturbaciones preocupantes en un contexto inestable en este país que es un socio estratégico de Occidente en el ámbito de la Alianza Atlántica.